Po prvej svetovej vojne povstal z ruín mnohonárodnostnej Habsburskej monarchie štát dvoch slovanských národov a Slováci tak mali svoj vlastný štát, v ktorom mohli bez obmedzenia používať materinský jazyk, rozvíjať kultúrne dedičstvo a slobodne rozhodovať o spoločenskom fungovaní na svojom území. Samozrejme, ani naše spolužitie nebolo bezproblémové, avšak za 70 rokov sme mnohokrát dokázali, že vieme svoje konflikty vyriešiť s pokojom a diskusiou. Za najväčší dôkaz tohto špeciálneho vzťahu možno považovať práve rozdelenie oboch našich štátov v mieri, ktoré prišlo na začiatku 90 rokov. Práve v tomto období sa ukázalo v iných častiach Európy, že nenávisť, extrémny nacionalizmus a násilie dokážu jednoducho nakaziť ľudské srdcia. Myslím si, že aj dnes si môžeme z Československa brať príklad, lebo spolu čeliť mnohým problémom, či už spoza hraníc alebo z vnútra Únie sa dá a nemáme sa obviňovať a trestať.